Această dezbatere este binevenită, cu atât mai mult cu cât astăzi am discutat și subiectul respectării drepturilor omului.

Spre exemplu, se pot comunica informații doar în scopul luptei împotriva infracțiunilor grave și numai pentru anumite operațiuni.